Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in ostali gostje. Lepo pozdravljeni. S Predlogom zakona o gospodinjskem dodatku, ki ga je v obravnavo vložila skupina poslank in poslancev s prvim podpisanim Jožetom Horvatom, se predlaga uvedba gospodinjskega dodatka, ki naj bi omililu, omilil revščino med starejšimi ženskami, ki bivajo same in so stare petinšestdeset let in več ter prejemajo pokojnino do petsto evrov, oziroma če druga sredstva iz državnega proračuna oziroma javnih sredstev ne presegajo te višine. Namen tega zakona je po predlogu predlagateljev tudi ovrednotiti gospodinjsko delo žensk, ki ni nikjer upoštevano kot delo. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da Predlok zakona o gospodinjskem dodatku ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in sicer iz naslednjih razlogov. V Sloveniji imamo vzpostavljen sistem socialnega varstva, ki je namenjen socialno ogroženim osebam in se financira iz državnega proračuna, ter sistem obveznega socialnega zavarovanja, ki praviloma zagotavlja pravice ob nastopu zavarovalnega primera glede na vplačane prispevke. Država zagotavlja socialno varnost osebam, torej tudi ženskam, starejšim od petinšestdeset let, ki si same materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati v okviru socialnovarstvenih prejemkov, in sicer z denarno socialno pomočjo in njeno posebno obliko, izredno denarno socialno pomočjo, ter varstvenim dodatkom. Gre za instituta, ki sta namenjena socialno ogroženim osebam, pogoje za pridobitev teh pravic pa ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Oseba, ki je vključena v obvezno pokojninsko zavarovanje, pridobi pravico do pokojnine glede na vplačane prispevke. Ženske imajo v okviru pokojninskega sistema priznane še določene ugodnosti zaradi skrbi za otroke ter večje angažiranosti pri neformalnem delu, in sicer imajo možnost zniževanja starosti pri starostnem upokojevanju ter višje odmerne odstotke v primerjavi z moškimi zavarovanci. Če je oseba upravičena do pokojnine v nizkem znesku in je socialno ogrožena, je ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v sistemu socialnega varstva. Meja za pridobitev denarne socialne pomoči za samsko osebo trenutno znaša tristo dvaindevetdeset celih petinsedemdeset evra, za varstveni dodatek pa petsto sedeminsedemdeset celih štiriintrideset evra. Vlada nadaljnje pojasnjuje, predvideni so tudi ukrepi v prihodnosti, v nadaljnje so predvideni tudi ukrepi za izboljšanje socialnega položaja upokojencev. Socialni položaj upokojencev se bo v prihodnje izboljševal z rednimi uskladitvami, skladno s sistemskim zakonom, ter izrednimi uskladitvami, skladno s finančnimi zmožnostmi države. Za posameznike, ki se bodo šele upokojevali, pa se bo socialni položaj pri prihodnjih spremembah reševal skozi dvig odmere odstotka, torej odmernega odstotka za odmero vseh vrst pokojnin. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, mnenje Vlade Republike Slovenije je, da predlog zakona o gospodinjskem dodatku ni primeren za nadaljnjo obravnavo, zato predlaga, da se ta predlog zavrne. Hvala lepa.